herra forseti hvar í þjóðfélagsstiganum sem við stöndum og hvar í flokk sem við skipum okkur eru íslendingar almennt talað þeirrar skoðunar að undirstaða þjóðfélagsins sé menntun og heilbrigði við viljum öfluga heilbrigðisþjónustu sem snýr að aðhlynningu hjúkrun lækningum og endurhæfingu við viljum skjóta skjólshúsi yfir þá sem eru andlega eða líkamlega veikir enda eigum við góða heilsugæslu sjúkrahús stofnanir og fagfólk sem jafnan er talið með því fremsta og besta í heiminum sú staðreynd að útgjöld hins opinbera til heilbrigðismála eru þau mestu og hæstu í ríkisfjármálum og í fjárlögum í langan tíma er staðfesting á því að þessari stefnu hefur verið framfylgt hitt er svo annað að til margra ára hefur þróunin verið sú að við höfum farið á undan okkur í kostnaði í heilbrigðisgeiranum og hallarekstur í þessum stóra málaflokki hefur verið árlegt viðfangsefni alþingis og heilbrigðisstofnana í kjölfar efnahags og fjármálahrunsins var ljóst að enn þurfti að höggva í þennan sama knérunn og lækka útgjöldin um allt að sjö milljarða við afgreiðslu fjárlaganna nú í desember þáv hæstvirtur heilbrigðisráðherra leitaðist við að koma til móts við þessar kröfur og samfylkingin stóð með honum í þeim leiðangri

að ráðast verður í enn frekari niðurskurð það er hverjum og einum fullkomlega ljóst ríkisstjórn og hæstvirtur heilbrigðisráðherra er sá vandi á höndum sá sem hér stendur er þeirrar skoðunar að efnahagserfiðleikar íslendinga séu tímabundnir erfiðir afar erfiðir en tímabundnir þá sé best og skynsamlegt að taka þennan slag með því að setja hausinn undir sig og láta reyna á þolrifin skerða laun skerpa á kostnaðarvitund og skera það niður sem helst má missa sig án eins að þjónustan dragist saman í þeirri viðleitni að allir fái þá aðhlynningu sem nauðsyn krefst grundvallarskilyrði og forsenda allra sparnaðaraðgerða felst í því að grunnþjónustan haldi velli og um hana verðum við að standa vörð hvað sem það konar leitast er við og raunar tekist á um þær leiðir sem farnar eru til niðurskurðar og hagræðingar í heilbrigðiskerfinu sjálfu eins og ekkert í sjálfu sér er óeðlilegt við en það eru þarna þolmörk og þegar að þeim er komið er ljóst að sparnaður í ríkisrekstri á öðrum sviðum getur verið nauðsynlegur til að verja heilbrigðisþjónustuna hún á að hafa forgang umfram flest ef ekki öll verkefni hins opinbera

og það spik verður nú að skera í burt sömuleiðis þarf að breyta verkaskiptingu breyta rekstri og hagræða í yfirstjórn og vinnufyrirkomulagi hvers konar það er óhjákvæmilegt viðleitni fyrrverandi hæstvirtum heilbrigðisráðherra var í þessa áttina og ég tek ekki og tók ekki undir gagnrýni á þær tillögur sem hann lagði fram og ætlaði á sínum tíma að hrinda í framkvæmd sjúklingaskattur var það kallað þegar lagt var til að sjúklingar greiddu innritunargjald rétt eins og það væri um að ræða nýmæli við megum ekki gleyma því að fólk sem lagst hefur inn á spítala hefur greitt slíkt innritunargjald um langan tíma ef það hefur verið lagt inn strax þegar það greinist með sjúkdóma ef það er ekki lagt inn strax á þessu hefur verið munur en þessi gjaldtaka hefur verið viðurkennd og framkvæmd það hét líka einkavæðing í munni þáverandi stjórnarandstöðu þegar ákveðið var að stofna til sjúkrastofnunar sem hefur það umboð að kalla eftir tilboðum um þjónustu þeirra sem kunna til verka og geta sinnt hlutverki sínu með ódýrari hætti en ella

það var líka hávaði út af fyrirhuguðum breytingum á rekstri st jósefsspítala í hafnarfirði sá hávaði var skiljanlegur en mótmæli gegn ákvörðunum um niðurskurð eru í eðli sínu ja eru eðlileg eftir atvikum en í þessu tilfelli er þó rétt að minna á eins og hér hefur verið gert í þessari umræðu að sumir starfsmenn sem hafa og höfðu aðstöðu á þessum spítala kostuðu ríkissjóð allt upp í tuttugu og fjórar milljónir króna í laun á ársgrundvelli og það ofan á önnur laun og er ég þá ekki að gera lítið úr þessum nefnda spítala fleiri dæmi af þessu tagi má nefna og spurt er er það þetta sem við viljum

herra forseti við megum ekki blekkja okkur sjálf og drekkja í misskildri notkun á orðaleppum sem notaðir eru um ýmsa þætti heilbrigðisþjónustunnar hvort heldur sú þjónusta er innt af hendi á opinberri stofnun eða á einkastofnun aðalatriðið er að þjónustan sé veitt óháð stöðu aldri eða efnahag og að kostnaðurinn sé viðráðanlegur við þurfum að gera allt leita allra leiða til að draga úr kostnaði á heilbrigðissviðinu skoða kjör lækna og stjórnenda hagræða og sameina draga úr yfirbyggingunni og gæta hófs í rekstri spítala og stofnana þar er margt sem hægt er að gera það er enginn heilagur í þeim efnum hver og einn verður að axla ábyrgð og finna til samfélagslegrar ábyrgðar forréttindin eru nefnilega fyrir bí eftir stendur að heilbrigðisþjónustan er hornsteinn i nýju samfélagi

nauðsynlegar breytingar tilfærslur og jöfnuður í kjörum og aðbúnaði eru nauðsyn dagsins og sá dagur er runninn upp að taka verður til í hverju horni veislunni er sem sagt lokið við verðum að skera spikið í burtu en halda grundvallarþjónustunni gangandi hversu aum sem við erum hversu miklar byrðarnar verða í þessari efnahagskreppu skulum við aldrei gefast upp gagnvart því háleita og göfuga markmiði að líf og heilsa umönnun þeirra sem eiga um sárt að binda og þurfa að leita á náðir heilbrigðiskerfisins verði slík að þar fái fólk fullkominn aðbúnað og lækningu eins og þekking og tækni bjóða upp á hæstvirtan núv heilbrigðisráðherra hefur ýmis áform uppi á prjónunum og hefur raunar nú þegar tekið til hendinni við getum deilt um sérhverja slíka ákvörðun en sameiginlega berum við ábyrgð á því að þessi grunnstoð þjóðfélagsins heilbrigðiskerfið komist klakklaust út úr hruninu við verðum öll að horfast í augu við óvinsælar og umdeildar ákvarðanir á næstu dögum vikum og mánuðum og taka afstöðu til þeirra með heildarmyndina að leiðarljósi bærði fyrrverandi og núv heilbrigðisráðherrar hafa gert sitt til að bregðast við aðstæðum og samfylkingin hefur stutt og mun styðja breytingar sem stuðla að hagræðingu og sparnaði án þess að undirstaðan hrynji þetta snýst ekki um flokkapólitík þetta snýst um reisn okkar og sjálfsmynd þjónusta án tillits til efnahags þjónusta fyrir þá sem þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda má aldrei skerðast ég treysti núv hæstvirtur heilbrigðisráðherra til góðra verka í þessum anda hans pólitíska sýn er sú sama og mín að verja þjónustuna verja sjúkrahúsin og starfsfólk þeirra en síðast en ekki síst að standa vörð um þau algildu og óumdeildu viðhorf hinnar íslensku þjóðar að heilbrigðisþjónustan haldi velli hvað sem öðru líður sú krafa er íslensku þjóðarinnar og það er í þágu starfsmanna þessarar þjónustu og okkar allra